az ő helyzetükön az ifjúsági garancia vajon mennyit tud változtatni? Úgy tűnik, hogy az alulképzett csoportoknak az ifjúsági garancia kevés segítséget nyújthat.

Ez nem fogja a helyzetet alapjaiban megváltoztatni. A kérdésem az, hogy vajon a Bizottságnak van e erre a kérdésre jó válasza? A nemzeti tervekben van e olyan jó gyakorlat, ami megosztható és hatékony lehet?